Prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. Jako taková je bezesporu základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Jen stabilní a prosperující rodiny jsou zárukou dobrého prostředí pro výchovu dětí, udržitelného rozvoje a společnosti, její funkčnosti a soudržnosti. Úloha rodin ve společnosti je nezastupitelná.

Já jsem ráda, že jsem ji mohla přečíst, protože to je skutečně tak, my prostě rodinu potřebujeme. Ale ptám se Jak o ni pečujeme? Evropská unie nemá přímou kompetenci k rodinné politice, ale vlastně každé naše rozhodnutí, o kterém tady hlasujeme, ovlivňuje rodiny v jejich životě. Měli bychom podporovat rodiče, oceňovat jejich péči, a měli bychom také podporovat výchovu k rodičovství. Bohužel, například dnes, místo toho jsme schválili doporučení k sociální výchově, ke garancím za děti. Místo rodin má garantovat sociální standard Evropská unie. Jsem velkou podporovatelkou Evropské unie, ale obávám se, že pokud budeme zpochybňovat rodinu, náš společný základ, pak tím rozbíjíme také základ evropského společenství.